Málo transparentné fungovanie spotrebiteľského reťazca teda vykazuje mnohé nesúrodosti, ktoré môžu svedčiť o existencii nečestných obchodných praktík na úkor výrobcov, ale aj na úkor domácností, ktoré sú na konci tohto reťazca. Domnievam sa preto, že sektor mliečnych výrobkov by mal pri vytváraní cien viac zohľadňovať základné signály trhu, akými sú predovšetkým ponuka a dopyt, a upevnenie hospodárskej súťaže, vyjasnenie základných práv a povinností jednotlivých aktérov, zlepšenie ich informovanosti a zodpovednosti by tiež malo viesť k spravodlivejšiemu rozdeleniu celkových výnosov v rámci reťazca a zlepšeniu primeranej životnej úrovne poľnohospodárov chovajúcich dobytok.